Panie Przewodniczący! Patent europejski ma pomóc innowacyjności. A dlaczego sam nie może skorzystać z innowacyjności? My mówimy wyłącznie o prawie patentowym, a powinniśmy się zająć również ustaleniem optymalnej formy patentu. Mamy bowiem patenty krótkie, mamy długie, a te ostatnie wcale nie muszą być lepsze i lepiej napisane. Myślę, że trzeba stworzyć taką formę patentu, taką procedurę opisu, by wykorzystać możliwie dobrze Internet i metody elektronicznego zapisu, a zatem język.